Hvala lepa. Spoštovani! Dejansko je pobuda, ki je bila posredovana s strani, poslanske skupine, Slovenske demokratske stranke namenjena temu, da pravzaprav pridobimo vse, izražene želje potem, kako naj se ti kako naj si odgovori pripravijo in kako naj se pravzaprav vsi vidiki preteklega delovanja in pa odgovornosti za nastanek problema v bančnem sistemu čim bolj pojasnijo pa predvsem tudi ukrepi, ki se izvajajo za to, da zagotovimo stabilnost bančnega sistema in da preprečimo ponavljanje, situacij, ki bi ponovno vodile v potrebo, da pride do intervencije države v kakršnikoli obliki. Tako da, bi vseeno, upoštevaje to, da bodo ti odgovori pripravljeni za za sejo, državnega zbora, ki bo o tem še enkrat razpravljal, dal nekaj pojasnil na diskusijo tako o poslancev in poslank kot tudi stališča poslanskih skupin, bo pa to potem, tudi sestavni del gradiva, ki bo predložen za obravnavo, ki se danes zahteva. Želim poudariti, da vlada gleda na problematiko bančnega sistema predvsem sistemsko. Se pravi, celovito, kako bančni sistem deluje, ali dosega makroekonomske cilje in kako se na primeren način uravnavajo tveganja, ki v bančnem sistemu kot v finančnem posredništvu se odvijajo. Osnovno stališče Vlade Republike Slovenije, da je bila z vsemi ukrepi, ki so bili izvedeni, stabilnost bančnega sistema zagotovljena predvsem na osnovi ukrepov, ki so jih pripravile, pripravljale že predhodne vlade in pretežni meri tudi že izvedle deloma pa tudi sedanja koalicija oziroma vlada, ki, je izvedla še nekaj dodatnih korakov. Vsi ti ukrepi bazirajo na zakon za, ustvarjanje stabilnosti v bančnem sistemu in to, da so doseženi rezultati, nam priznavajo, vse inštitucije, ki, bi rekel, nadzirajo oziroma, ki spremljajo, tako družbeni socialni kot ekonomski napredek Slovenije, v poročilih Evropske komisije in Evropske centralne banke je izrecno poudarjeno, da je bil dosežen velik napredek, kar se tiče stabilnosti bančnega sistema, ravno to, tako to velja za Mednarodni denarni sklad. Najbolj osnovno merilo o stabilnosti bančnega sistema pa je kljub vsemu rast depozitov v bankah. In rast depozitov v bankah je bila po izvedenih, ukrepih pozitivna posebno mogoče po najbolj kritičnem momentu, ko je bil, ko je nastopila velika bančna kriza v Cipru in ko je kratkoročno prišlo tudi do upadanja depozitov tako fizičnih oseb kot pravnih oseb. Depoziti so na osnovi številnih ukrepov, ki so bili izvedeni, ponovno ustvarili zaupanje in prebivalstva in gospodarstva in se dvigujejo. To je pravzaprav tisti osnovni pokazatelj, ki nam poleg bolj sofisticiranih, ocen, ki jih dajejo, inštitucije in pa, strokovnjaki, tisto, kar je treba stalno spremljati. Ob tem jasno, da ne smemo idealizirati stanja, da tveganja v finančnem sistemu ostajajo in da je s temi tveganji stalno, borimo oziroma se sprejemajo ukrepi, da se ta tveganja zmanjšanja, zmanjšajo, ta tveganja so predvsem povezana s sposobnostjo bank, da obnovijo kreditno aktivnost, kar je zelo pomembno za gospodarsko rast, in pa z, bi rekel, nadzorom bank in bančnega sistema, da zagotavlja, ustrezno kvaliteto svojih plasmajev. To se je, v tem obdobju tudi stalno na tem veliko delalo in se izboljšuje. Zdaj sami stresni tisti, ki so bili povod, da se je ta, pobuda pravzaprav sprožila, da se je problem še enkrat osvetli predvsem s tega vidika, da se ocenijo nadaljnja tveganja, ki so prisotna v bančnem sistemu. Mislim, da je bilo na začetku dosti jasno izpostavljeno, da verodostojnost stresnih testov je v premo sorazmerna z neko oceno verodostojnosti predpostavk, ki so bile osnova za to, da so se ti stresni testi izvedli. Mislim, da nas lahko vse veseli, da je Slovenija dokazala, da ni na tem negativnem scenariju, ampak da je presegla pričakovanja vseh tistih, ki so prognoze o nadaljnjih gospodarskih dinamiki v Sloveniji, pripravljali. Pomemben del tematike, ki je bil tukaj, izpostavljen s strani vseh poslanskih skupin, je odgovornost za slabe kredite in pa naprej sankcioniranje teh odgovornosti. Z operacijo prenosa slabih kreditov na slabo banko je bila ta odgovornost v veliki meri razkrita. Vsi slabi krediti, ki so bili preneseni na slabo banko, so danes v sferi javne dostopnosti. So z imeni in priimki objavljeni na spletni stranki Družbe za opravljanje terjatev bank oziroma slabe banke. To se pravi, da si jih lahko vsak pogleda. Vsak lahko vidi, katera podjetja so oziroma kateri kreditojemalci so tisti, ki so navrtali največjo bančno luknjo. In v katerih segmentih gospodarstva so so ti ostali ostali, tako da s tem, ko so ti podatki javno dostopni, je bistvu en velik del, transparentnosti ali pa vsaj, možnost, da se javnost s tem spozna, ni zagotovljen, sigurno pa še ni, to, vse, da so je del stvari lahko ostalo prikritih, in v tem delu se tudi vlada strinja, da je treba ustvarjati pogoje, da se kakršnekoli slabe prakse, ki so v bančništvu obstajale, da se te slabe prakse odpravljajo in da se skozi to znižujejo tveganja v bančnem sistemu. Posebej velja poudariti tudi to, da slaba praksa, ki se je v slovenskih bankah, ki so bile deležne ukrepov za zagotavljanje stabilnosti, je v veliki meri posledica tudi slabe prakse, ki so jo v Sloveniji izvajale nekatere tuje banke, ki so na slovenskem trgu delovale in ki so tudi, nekatere od njih naši neposredni bližini ne samo, da so bile deležne ukrepov za za za njihovo sanacijo, ena, posebno tista, ki je bila najslabši zgled tej praksi, je danes praktično v veliki meri v likvidaciji oziroma v kontroliranem zapiranju, in da pravzaprav v širši oceni, dinamike, ki je bila od, vstopa Slovenije v evrocono pa potem nadaljnje do začetka globalne finančne krize in kulminiranja problema slabih kreditov v bankah v veliki meri tudi, povzročena s tem, da smo bili delno, soočeni z nelojalnim konkuriranjem in s slabimi poslovnimi praksami tistih, ki so v našem ekonomskem prostoru v tistem momentu iskali svoj svoj tržni delež in so ta tržni delež pridobivali na zelo sivne načine. Celotna slovenska vladna s posebno vlado tudi, bi rekel, se posebej zaveda, da so sredstva, ki so bila vložena v ukrepe za zagotavljanje stabilnosti bank, izredno velika, da predstavljajo veliko odrekanje v celi vrsti drugih, segmentov družbe in da bremeni ta javni dolg, tudi bodoče generacije, zato je še toliko bolj potrebno, da se stabilnost v bančnem sistemu tudi vnaprej zagotovi. Zdaj, če pogledamo tudi malo širšo sliko, koliko je Slovenija bila specifično soočena s tem problemom, v primerjavi z drugimi državami iz evropskega prostora. Lahko rečemo pa ne zato, da opravičujemo zdaj te banke, da smo mi nekako primerljivi s tem, koliko, bi rekel, o kakšnem obsegu sredstev relativno, če ga merimo z deležem v bruto družbenem produktu, so namenile druge evropske države. Slovenija je v v obdobju dva osem do, konca lanskega leta namenila za ukrepe za zagotavljanje stabilnosti bank, to se pravi v tem šestletnem obdobju osem celih sedem odstotkov svojega bruto družbenega proizvoda. Ker je nekaj nad evropskim povprečjem, ne pa bistveno. Na primer, imamo države, kot sta Španija in Portugalska, ker je so bili ti odstotki za Španijo pet celih devet odstotkov družbenega produkta, Portugalska štiri cele šest, Danska štiri cele tri. Naših osem celih sedem je slabše od teh, se pravi, mi smo smo smo bili, bi rekel, kar se tiče, tveganj, višje od teh držav, tudi dela mediteranskih držav, so pa druge države, ker so imele pa, rekel, makro, narodnogospodarske stroške, povezane sanacijo bančnega sistema, bistveno večje, tukaj pa na primer predvsem izstopajo Ciper, Irska, ki je kar petintrideset odstotkov GDP-ja morala nameniti za to, da je stabilizirala svoj bančni sistem, Grčija pa dvaindvajset celih štiri. Prav, da vedno se je treba tudi primerjati v mednarodnem okolju in, bančna kriza in pa, potrebe, da so intervenirale države, niso prisotne bile samo v Sloveniji, ampak so bile prisotne v celotnem evropskem okolju. Najbolj ključno je pa predvsem zdaj to, kaj predvsem vlada skupaj z ostalimi nosilci ekonomske politike dela za to, da bo zagotovila stabilnost bančnega sistema v bodoče. Da gledamo naprej banke, ki so bile deležne ukrepov, so danes v državni lasti, pripravljeno imamo v okviru strategije upravljanja kapitalskih naložb države posebno strategijo za bančni sektor, ki specifično je usmerjena v banke v državni lasti in bo predmet tudi širše diskusije. Banke, ki so bile deležne ukrepov, morajo slediti zelo ostrim zavezam in pa programom, sanacije, ki so vezane na programe na državno pomoč, ki je bila odobrena. Zaveze, ki so jih dali tako te banke kot Republika Slovenija se tekoče spremljajo s strani, posebnih revizorjev, tako zvanih monitoring trusteejev, ki pregledujejo izvajanje vseh zavez. Zaveze so pa v glavnem vezane tako na povečevanje prihodkov, na povečevanje učinkovitosti, stroškovne učinkovitosti, zniževanje stroškov, kompenzacijo, kar se tiče tržnih deležev, in pa na zniževanje deležev slabih kreditov. Tukaj imajo banke postavljene zelo, bi rekel, stroge cilje, vezano na programe za odobritev državne pomoči, in ti programi se tekoče spremljajo strani neodvisnih revizorjev in dajejo poročila Evropski komisiji, in zaenkrat moram reči, da ni nekih večjih odklonov ali pa opozoril strani teh posebnih revizorjev, da banke, deležne ukrepov svojih obveznosti po zavezah, ki so bile podane, ne izvajajo. Tako da, v tej smeri, nas čaka še tudi precej zahtevna naloga, da pojačamo oziroma izboljšamo korporativno upravljanje v teh bankah, ker je naloga, ki je zdaj država dobila, glede na to, da je postala lastnik bank, in jih more izvajati v tem prehodnem obdobju, dokler v pretežno banke, ki so bile deležne ukrepov, ne bodo, privatizirane oziroma ne bodo dobile novih strateških lastnikov, ki bodo upravljavske funkcije prevzeli tako, da se upravljanje v tem sklopu izvaja po mehanizmih, ki jih predvideva zakon o Slovenskem državnem holdingu poleg vseh ostalih aktivnosti, ki imajo naravo tako regulatornih aktivnosti, ki jih monetarna oblast izvaja, Banka Slovenije, kot tudi kontrolnih aktivnosti, ki izvaja Banka Slovenije, in tukaj posebej skrbimo za to na področju korporativnega upravljanja, da dejansko prakse pri opravljanju bank bistveno izboljšamo, ker pa je neki proces, ki bo nekaj časa trajal, vsekakor želimo zagotoviti, da bodo banke, cilje, ki so zastavljeni, sledile, da bodo izpolnjevale zaveze in da bodo v nekaj solidni in dobri kondiciji lahko potem dobile tudi nove, lastnike, ki jih bodo naprej razvijali, v tistem momentu, ko se bo država odločila, da je primerno, da jih proda in da se na ta način lahko v določenem obsegu povrnejo sredstva, ki so bila vložena v sanacijo bank. Celo operacijo je kljub temu treba ocenjevati tudi s tega, da je ukrep za zagotavljanje stabilnosti bank predvsem zagotovil tudi to, da so bili očuvani depoziti deponentov v bančnem sistemu. Brez tega, da, ne bi bila to prva prioriteta, bi bili narodno gospodarski stroški najbrž še večji in, celovita ocena ukrepov za zagotavljanje stabilnosti bank bo lahko narejena šele čez nekaj let, vse tisto, kar pa vsi moramo zagotoviti za to, da znižamo tveganja v bančnem sistemu in da zagotovimo njegovo učinkovito delovanje, vseh teh odgovornosti pa se vlada v celoti zaveda in deluje v tej smeri, da bomo te cilje uresničili in da bodo zaveze, ki so bile dane v teh procesih, tudi izpolnjene. Hvala lepa.